Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, enfin un débat au sein de ce Parlement sur la situation des sans abri! Je voudrais tout d'abord rendre hommage à toutes les associations qui, sur le terrain, travaillent tout au long de l'année pour venir en aide aux plus vulnérables d'entre nous, les sans abri.

C'est surtout une injustice insupportable. Il est essentiel de comprendre pourquoi des personnes se retrouvent à la rue, afin de mettre en place de véritables politiques préventives. Plutôt que de chercher les moyens de sortir ces personnes de la rue, il est beaucoup plus simple de ne pas les y précipiter.

Les visages des sans abri ont changé, l'image du clochard bohême a vécu, la réalité est aujourd'hui beaucoup plus complexe mais beaucoup plus dure. Ce sont de plus en plus de jeunes, de femmes, de familles notamment des migrants et même des travailleurs pauvres, qui n'ont pas de chez eux.

Il y a certes les sans abri que l'on voit par terre dans la rue, l'hiver, sous des cartons ou dans des tentes, dans des parcs publics, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des millions de personnes vivent dans des foyers d'hébergement d'urgence, dans des logements temporaires, chez des amis ou de la famille, dorment encore dans des voitures ou dans des hôtels insalubres. Face à l'urgence qui s'aggrave jour après jour, les associations ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Mais les gouvernements se succèdent et le scandale de l'inaction face à la situation demeure. Il est grand temps que les États prennent leurs responsabilités.

Face à ce constat inacceptable, nous ne pouvons continuer à détourner les yeux, comme on évite de regarder les sans abri dans la rue. Pire, les sans logis sont exclus des centres villes vers la périphérie, loin des regards des hommes d'affaires et des touristes. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils n'existent pas!

Dans un pays que vous connaissez bien, Monsieur le Commissaire, les sans abri sont carrément considérés comme des criminels. Il leur est interdit de dormir dans la rue sous peine d'amende, et la police vient les traquer jusque dans les stations de métro ou dans les gares, alors qu'aucun service approprié n'est mis en place pour les accueillir. L'heure n'est plus à la communication, aux fausses promesses politiques, aux slogans de campagne, comme on le voit dans certains États. C'est pourquoi à la suite de la conférence européenne de consensus sur le sans abrisme, le Parlement vous demande de mettre en place une stratégie intégrée visant à mettre fin au problème des sans abri d'ici 2020, en vous appuyant sur le travail déjà accompli.

finalement, une offre suffisante de logements abordables.

Il faut mettre l'accent sur l'innovation sociale, en particulier les approches dirigées vers le logement comme première étape d'une démarche de réinsertion sociale. Enfin, des financements adéquats doivent être assurés tant au niveau européen qu'au niveau national.